Prima di dare la parola al prossimo oratore, siccome è l'ultima volta, almeno per questo mandato, che ho l'onore e il piacere di presiedere questa plenaria, permettetemi di ringraziare tutti quanti voi, anche se oggi in questo momento sono ben pochi i presenti, per la grande possibilità che mi avete dato

Ho cercato di onorarla con tutto l'impegno, con tutta la mia partecipazione e soprattutto con tutta la volontà di tenere fede a quegli impegni che vi avevo scritto quando ho avanzato la mia candidatura e quando ho cercato di ristabilire il pluralismo all'interno dell'Ufficio di presidenza. Quindi grazie di vero cuore a ognuno di voi e ovviamente auguri a tutti coloro che si presenteranno alle prossime elezioni europee per continuare a lavorare insieme per un'Europa migliore di cui tutti i cittadini potranno essere fieri ed orgogliosi.